La première, c'est le secret dont est entouré le mystérieux non document de la Commission, et c'est la raison pour laquelle nous attendons avec beaucoup d'impatience les explications de la Commission.

Je pense notamment à la question de la politique étrangère, dont on comprend très bien qu'elle soit une priorité pour le haut représentant, mais beaucoup moins, naturellement, dans ce domaine.

Nous considérons, par conséquent, qu'il serait extrêmement intéressant que la Commission nous précise, de façon beaucoup plus claire, quels sont désormais ses objectifs.